Monsieur le Commissaire, vous connaissez bien la situation à Calais

Pourquoi ne le font elles pas? Parce qu'elles ont l'assurance, à cause des accords de Dublin, d'être envoyées dans des pays où elles ne veulent pas aller, et quelquefois avec d'excellentes raisons. Elles n'ont pas envie d'aller en Grèce, où elles ont quasiment zéro chance d'avoir le statut de réfugié. Aujourd'hui, les accords de Dublin sont un instrument hostile à la protection des personnes qui en ont le plus besoin et qui organisent l'inégalité entre les États membres. Arrêtons donc de parler de solidarité, alors qu'on met en place des instruments qui organisent l'inégalité entre les États. La deuxième chose, ce sont les accords de réadmission.

Ce n'est pas acceptable pour des raisons pratiques, pour des raisons morales et pour des raisons politiques, et vous le savez, Monsieur Barrot!